Adoptarea cadrului strategic, precum și a planului de acțiune privind drepturile omului și democrația, oferă baza acțiunii Uniunii în domeniul drepturilor omului la nivel global, însă eforturile noastre nu sunt de ajuns. Mă preocupă în continuare folosirea în unele țări, în special în Africa, a copiilor soldați.

Au fost raportate inclusiv cazuri șocante în care copiii erau obligați să și ucidă membrii familiei pentru a și demonstra loialitatea față de liderul militar. Cred că problema copiilor soldați trebuie abordată mai ferm de Uniune atunci când stabilește relații economice sau comerciale cu state suspectate de astfel de practici.